Ik volg natuurlijk wel de redenering dat bij gebrek aan een VN resolutie de opties voorlopig beperkt blijven, dat een politieke dialoog, die nu heel snel zal moeten opstarten, de beste oplossing blijft, maar het mag niet bij woorden blijven.

Die mensen vechten immers letterlijk en figuurlijk voor hun politiek overleven en een kat in het nauw maakt soms rare sprongen.